Pane předsedající, zdá se, že někteří kolegové tady více zastávají zájmy manažerů velkých těžařských podniků, kteří přijdou a odejdou. No tak já se nestydím za to, že tady hájím zájmy těch, kteří tam potom v tom životním prostředí poničeném těžbou musí žít a musí pít vodu, která je znečištěná karcinogenními látkami, a musí dýchat vzduch, který tam zůstane. Takže já jsem velice rád, že pan kolega Zanoni uvádí do této zprávy řádné zapojení veřejnosti v souladu s Aarhuskou úmluvou. Jsem velice rád, že ta zpráva řeší střety zájmů vznikající při posuzování vlivu na životní prostředí.

A taky jsem rád, že konečně tato zpráva zaplňuje jednu velkou mezeru, a to je těžba nekonvenčních uhlovodíků pomocí metody hydraulického frakování.